forseti vill geta þess að atkvæðagreiðslur verða að loknum umræðum um störf þingsins um klukkan hálffjögur í dag fer fram umræða utan dagskrár um rekstrargrundvöll gagnavera á íslandi málshefjandi er háttvirtur þingmaður vigdís hauksdóttir hæstvirtur fjármálaráðherra steingrímur j sigfússon verður til andsvara umræðan fer fram samkvæmt annarri málsgrein fimmtugustu grein þingskapa og stendur í hálfa klukkustund